Bi prosila, spoštovani predsedujoči, da tudi zaščitite naše poslance pred žaljenjem, ker eni koncepta krogcev še zdaj niso dojeli. Mali pa veliki krogec pomeni velika množica pa mala množica tako kot pri vas recimo ali pa pri vaši stranki, gospa Veliko besed, veliko tudi glasov včasih pa tako malo možnosti, da bi kaj naredili. Pa veliko vaših besed, veliko teatralnosti pa tako malo pametnega, kar vi poveste.